Wiemy, że nie jest to proces łatwy, ale póki negocjacje trwają, to mamy też przekonanie, że można wiele zmienić.

Z drugiej strony niepokojąco wygląda sytuacja dotycząca wolności politycznych, swobody wypowiedzi.